Die Ziele der Vereinten Nationen für die nachhaltige Entwicklung sind eine Verpflichtung für uns alle, und es geht um unser aller Zukunft. Deswegen ist es wichtig, dass dieses Parlament morgen mit breiter Mehrheit dem Bericht von Seb Dance zustimmt. Umso mehr habe ich mich geärgert, dass es bei der Abstimmung im Ausschuss Probleme gab, sodass die EVP zunächst nicht zustimmen konnte. Wir empfanden einige Passagen als sehr aggressiv, insbesondere wurden sie von den Landwirten als Angriff auf die Landwirte angesehen. Wir brauchen aber eine nachhaltige Entwicklung mit den Landwirten, mit der Industrie, mit allen Partnern, und deswegen bin ich sehr froh, dass es uns gelungen ist, mit dem Berichterstatter Kompromisse auszuarbeiten, sodass wir das klarer, als es bisher war, im Bericht deutlich machen. Wir wollen die Menschen mitnehmen, wir wollen alle Beteiligten, die sich auch umstellen müssen, mitnehmen. Ich sage aber auch ganz deutlich Die Beteiligten müssen auch dazu bereit sein. Man kann auch nicht sagen In der Industrie darf sich nichts ändern, in der Landwirtschaft darf sich nichts ändern, sondern wir müssen gemeinsam nach neuen Wegen suchen nach innovativen Wegen wie wir Wirtschaftswachstum, soziale Aspekte und Umweltaspekte tatsächlich unter einen Hut bekommen. Ich glaube, wenn wir das morgen in der Abstimmung ein bisschen besser hinkriegen als im Ausschuss, dann werden wir eine große Mehrheit im Parlament haben.